Bolj kot smo spletno povezani, večja je verjetnost, da postanemo žrtev tistih, ki v kibernetskem prostoru kradejo podatke, delajo propagando, nadzirajo ljudi in sisteme, uničujejo infrastrukturo ali celo prirejajo volilne izide.

21. stoletja niso le vlade, multinacionalne organizacije, kot je NATO, gospodarstva in infrastruktura, ampak tudi nebogljeni posamezniki.

V kibernetski vojni, ki je postala globalni fenomen, tanke in vojake zamenjujejo strežniki in računalniški eksperti.

Dejstvo je, da ruski režim vodi kibernetsko vojno proti Evropski uniji, ki jo razpoznava kot naravnega sovražnika ravno zaradi naših vrednot in domnevno našega dekadentnega načina življenja. Rusi so se dokazano vmešavali v kampanjo za brexit in posegali v evropske volitve. Do potankosti so dokumentirani tudi Putinovi napori za vpliv na izid volitev v ZDA, kar je dokazala tudi preiskava FBI. A za ZDA me ne skrbi, saj so te grožnje pravočasno zaznali in vzpostavili imunost.

Mislim, da zamujamo pri varnosti in zaščiti naših demokratičnih procesov in inštitucij.

Danes je omenila, da bo z novo agencijo za kibernetsko varnost zagotovila usklajen evropski odgovor.